Pe bună dreptate și eu consider că Orban și Kaczyński sunt adversari ai statului de drept. Dar poate ar fi bine ca domnii Verhofstadt și Bullmann să se uite și către România, acolo unde partidele cu care s au înfrățit, PSD și ALDE, fac prăpăd. Nu cred că domnilor Bullmann și Verhofstadt le place ceea ce, în numele liberalismului și al socialismului, se întâmplă în România distrugerea independenței justiției, agresarea cu mijloace de forță și cu gaze lacrimogene a unor protestatari pașnici, linșajul public al adversarilor actualei puteri, confiscarea politică partizană a statului. Le recomand domnilor Verhofstadt și Bullmann să excludă PSD și ALDE din grupurile lor politice, pentru că locul partidelor domnilor Dragnea și Tăriceanu este alături de populiști și de radicali. Nimeni nu înțelege în România cum de familia socialistă și liberală susține persoane, politicieni care merg direct, explicit împotriva statului de drept, direct și explicit împotriva Comisiei Europene și a instituțiilor europene.